În Europa se regăsesc păduri primare, bogății ale naturii de o diversitate inedită, care trebuie ocrotite.

În România, în Parcul Național Retezat, una dintre ultimele păduri intacte de pe planetă, au avut loc despăduriri masive, cu acceptul autorităților, chiar în perimetrul protejat. Practic, tăierea copacilor cauzează fragmentarea ținuturilor forestiere, deteriorarea calității solului și dispariția speciilor de plante și animale. Uniunea Europeană, din păcate, deține un sistem lacunar de monitorizare a pădurilor sale, din care lipsesc evaluările obligatorii, regulate și complete privind împădurirea, despădurirea și reîmpădurirea.